Frau Präsidentin, geschätzter Herr Kommissar! Wir debattieren heute über ein wichtiges Abkommen, welches als ein Hauptbestandteil der europäischen Strategie zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Forstsektors angesehen werden kann.

Erstens stellen sie einen legalen Holzschlag und eine legale Holzverarbeitung in jenen Drittstaaten sicher, mit denen solche Abkommen geschlossen werden. Zweitens wird so ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen im Speziellen und der Umwelt im Allgemeinen anvisiert und vor allem sichergestellt. Und drittens herrscht mit dem FLEGT Abkommen eine effektivere Kongruenz der Holzimporte in die EU mit der seit 2013 in Kraft befindlichen EU Holzverordnung. So gilt es, FLEGT Abkommen nicht als eigenständige Abkommen zu begreifen, sondern als Teil des Kampfes der Europäischen Union, illegalen Holzeinschlag und vor allem die enormen negativen Folgen daraus zu bekämpfen. Weltweit wird alle zwei Sekunden eine Waldfläche in der Größe eines Fußballfelds illegal gerodet.

Indonesien hat viele Schritte gesetzt, die weg von illegalem Holzschlag und hin zu einem zertifizierten, legal geschlagenen Holz führen. Wenn man auf die schwierige Ausgangsposition von Indonesien zurückblickt, kann man die Erfolge, die bereits erreicht wurden, ganz klar erkennen.

Vieles wurde bereits verbessert, einiges gilt es noch zu verbessern. Die Arbeit Indonesiens an der Nachhaltigkeit im eigenen Forstsektor gilt es als positiv in den Vordergrund zu rücken und gut zu heißen. Es wurden viele Anstrengungen gemacht, die Infrastruktur im Forstbereich und darüber hinaus die Kontrollen und die administrative Abwicklung auszubauen. Ich denke, dass mit der vorliegenden Entschließung die Bedenken des Europäischen Parlaments gut abgedeckt wurden. Wir haben uns dem Zertifizierungssystem gewidmet, welches im Bereich der Effizienz noch verstärkt werden konnte. Wir haben die Interessengruppen und Stakeholder in dem Text verankert und so die Partizipation der Zivilgesellschaft festgehalten. Wir haben uns auch mit den Auswirkungen auf die Umwelt und die indigene Bevölkerung beschäftigt, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass sich das freiwillige Partnerschaftsabkommen mit Indonesien der Unterstützung des Europäischen Parlaments sicher sein kann. Ich darf mich bei den beteiligten Personen für die Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken!